Vážená pani predsedajúca, v tomto parlamente som tri a pol roka a za tú dobu sa snažím častokrát poukazovať na to, že EÚ sa potrebuje prinavrátiť ku rešpektovaniu judeo kresťanských hodnôt a k pochopeniu o Bohu a prirodzených úlohách a rolách mužov a žien v živote. Na jednej strane je schválenie tejto správy pre mňa Pyrrhovo víťazstvo, prešli obidva moje pozmeňujúce návrhy a som presvedčený, že si musíme začať poriadne vážiť neplatenú prácu mužov a žien, ktorí sa starajú o starších príbuzných alebo postihnutých v rodine a ich obeta zostáva nepovšimnutá. Na druhej strane, napriek tomu, že tieto návrhy môžu pomôcť veľa ľuďom a prešli, som veľmi nespokojný s touto správou, lebo je tá z najhorších, aké sme tu kedy za posledné obdobie mali. Znovu presadzujú a prinášajú LGBTI agendu, tlačia nás do schvaľovaní kvót pre firmy, ktoré sú kótované na burze, aby tam bolo viacej žien, alebo jednoducho presadzujú veci, ako je napríklad Istanbulský dohovor, s ktorým mnohé štáty nesúhlasia.